Popri už popísaných výhodách elektronického komunikovania s verejnou správou by som chcel upriamiť pozornosť na potrebu definovania aspoň základných informatizačných štandardov kompatibility pre inštitúcie verejnej správy, ktoré budú postupne vstupovať do tohto procesu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby operačné systémy, ako aj na nich postavené aplikácie využívané občanmi boli schopné medzi sebou navzájom komunikovať. Ako v súčasnosti sa využívajú napríklad operačné systémy Microsoft, Android a podobne a tie pri niektorých aplikáciách a pri niektorých zariadeniach nefungujú korektne.